Já bych chtěla jenom zdůraznit, že ten problém se týká socialistů a případně dalších frakcí, nikoliv Evropské lidové strany, která si je vědoma odpovědnosti za tato důležitá témata a je zde přítomna v podstatně větším počtu než ostatní.